Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Rechnungshofs! Ich möchte mich heute ganz herzlich für die gute und fruchtvolle Zusammenarbeit bedanken und möchte an vieles von dem anschließen, was im Vorfeld gesagt wurde. Einer, der immer wieder wiederholten Punkte, ist die Fehlerrate in den diversen Bereichen. Ich glaube, das zeigt aber, dass hier ordentlich gearbeitet wird. Mich würde eher ein Bericht, der keine Fehler mehr aufzeigt, stutzig machen. Ich glaube, wir haben gelernt und vor allem hat der Rechnungshof auch gelernt wo die wunden Punkte sind, und daher gilt es auch, diese Berichte ganz genau anzuschauen, denn wir sollten lernende Organisationen sein, gemeinsam mit den geprüften Institutionen feststellen, warum diese Fehler auftreten, wie wir sie gemeinsam vermeiden können. Ein zweiter Bereich sind die Agenturen, die ich heute ganz bewusst ansprechen möchte. Es scheint mir in den letzten Wochen und Monaten so eine Art Sport geworden zu sein, auf die diversen Agenturen einzuhacken und zu sagen Wir brauchen sie nicht. Die Rechnungshofberichte aber, die gesamte Arbeit, die Betrachtung der Arbeitsagenturen hat gezeigt, dass sie ganz wertvolle Instrumente für die Umsetzung der Ansprüche, die wir als europäische Organisation haben, sind egal ob es im Umweltbereich ist oder im Gesundheitsbereich. Wir haben Agenturen, die ganz tolle Arbeit leisten. Meine Bitte geht auch in Richtung Kommission, dass wir im Zuge der natürlich notwendigen Konsolidierung der Budgets auch darauf achten, dass die Agenturen mit den entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sind, um diese Ansprüche an sie in Zukunft auch erfüllen zu können und die Erwartung der Europäerinnen und Europäer zu erfüllen.